Je pense que la Commission reprend essentiellement les propositions de l'OCDE. Mais il faut lire entre les lignes et on peut décrypter que, sous prétexte d'unifier l'impôt sur les sociétés en Europe, la Commission veut à la fois créer un impôt européen et légitimer sa fonction d'État supranational. En résumé, il faut toujours chercher la finalité lorsqu'on s'attache à analyser les propositions de la Commission. Une fois de plus, Madame la Présidente, je pense qu'il faut être sceptique face à cette proposition!